Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, tenemos que ir al origen y a la causa de este problema, porque es el actual modelo económico neoliberal, aplicado por muchos de los Estados miembros con estrategias basadas en ajustes presupuestarios, pero sin políticas activas que generen crecimiento y activen el empleo, unido a un desequilibrio entre lo público y lo privado, lo que ha desembocado en que muchos de nuestros ciudadanos, que no son responsables de la crisis, se encuentren sumergidos en una espiral de hambruna, pobreza y exclusión social. Y los datos no son optimistas más de 113 millones de ciudadanos europeos corren el riesgo de caer en la pobreza o en la exclusión social. La solidaridad y la cohesión, principios básicos europeos, obligan a corregir estas políticas regulando las relaciones económicas, para no agrandar más las diferencias sociales y poner fin a los desequilibrios. La Unión tiene que estar del lado de los ciudadanos, del lado de los ciudadanos que peor lo están pasando, con respuestas eficaces para que exista una salida a esta crisis. Solo así las instituciones europeas recuperarán el crédito perdido.